Ein Dankeschön im Voraus an Sie, Herr Kommissar, und an alle Abgeordneten, die nach so vielen Wortmeldungen meinen Worten auch noch Aufmerksamkeit schenken.

Sie hat gesagt, es gibt keinen Automatismus, der dafür sorgt, dass Jobs entstehen, die Kommission liefert nur die Instrumente. Deshalb komme ich nun zu den von der Kommission vorgeschlagenen Instrumenten und möchte da mit einem Märchen aufräumen. Es zahlt sich nämlich nicht aus beim Berufseinstieg nicht und auch später nicht möglichst flexibel zu sein, weder finanziell noch sonst wie. Je flexibler Beschäftigungsverhältnisse gestaltet sind, desto weniger verdienen die Menschen, desto schlechter ist ihre soziale Absicherung. Und was ganz wichtig ist Das Anwachsen von flexibler, von prekärer Beschäftigung, von endlosen Praktika, ist kein Anreiz für Menschen, die so notwendigen innovativen, zukunftsweisenden Kenntnisse, Qualifikationen und Fertigkeiten zu entwickeln, die wir ebenso wie einen Bissen Brot dringend benötigen. Ich spreche jetzt Wienerisch Wenn ich nämlich jeden Tag um ein Laiberl rennen muss so sagen wir das in Wien das heißt dauernd ein Praktikum suchen muss, überlegen, ob ich den nächsten befristeten Arbeitsvertrag bekomme, geht dabei so viel Phantasie und Energie drauf, die besser eben dafür aufgewendet werden sollte, entsprechende Qualifikationen zu erwerben. Es gibt eine Studie des European Youth Forum aus dem

Das heißt, die meisten der sogenannten Praktikanten mussten von ihren Eltern finanziell unterstützt werden. Daher meine ganz klare Forderung in diesem Zusammenhang Es ist notwendig, eben auch eine Charta für die Rechte von Praktikanten aufzunehmen.